Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei ringraziare il relatore Fernández e tutti i gruppi politici per il contributo a questo testo equilibrato, in cui viene espresso, con chiarezza, un giudizio positivo sull'azione di politica monetaria della BCE e si riconosce l'importanza delle misure non convenzionali per garantire la stabilità dei prezzi, evitare la deflazione e migliorare l'accesso al credito di imprese e famiglie e, in ultima istanza, per il rilancio della crescita economica e dell'occupazione. Come lei ha detto, Presidente Draghi, se i risultati tuttavia sono indubbiamente positivi, non possiamo ancora dichiarare vittoria, e la decisione di proseguire il programma di acquisto titoli fino a settembre, e oltre se necessario, è quindi pienamente condivisibile.

presentato dalla Commissione rappresenta, da questo punto di vista, un primo passo importante. Il Parlamento fa la sua parte per renderlo più ambizioso e anche per concorrere a garantire l'indipendenza della BCE anche nei delicati passaggi che ci attendono nel rinnovo di alcune posizioni di vertice del suo Consiglio.